menntamálanefndar um frumvarp til laga um framhaldsskóla frumvarpið til laga um framhaldsskóla og það nefndarálit sem ég mæli fyrir hér er það fjórða af frumvörpum sem hæstvirtur menntamálaráðherra lagði fram hér á síðasta ári og nefndin hefur verið með til umfjöllunar síðustu fimm eða sex mánuði eins og fram kemur í nefndarálitinu þá fékk nefndin fjöldann allan af gestum á fjórða tug gesta hygg ég á fundi nefndarinnar suma oftar einu einu sinni það kemur líka fram í nefndarálitinu að nefndin fékk fjöldann allan af umsögnum

og lögðu nefndarmenn sig fram við það að kalla alla þá á fundi nefndarinnar til skrafs og ráðagerða sem hugsanlega höfðu eitthvað um málið að segja eða vildu koma skoðunum sínum á framfæri í upphafi vil ég segja það að eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu og frumvarpinu sjálfu að þá er hlutverk framhaldsskóla fyrst og fremst tvíþætt það er að búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám skuli þeir enn fremur stuðla að alhliða þroska nemenda sinna og virkri þátttöku þeirra í lýðræðissamfélagi þessu hlutverki mínum skulu þeir ná fram með því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi samanber fyrstu málsgrein annarrar greinar í annarri málsgrein greinarinnar kemur fram að skólarnir skuli efla siðgæðisvitund ábyrgðarkennd víðsýni og fleira telur meiri hluti nefndarinnar að rétt sé að leggja áherslu á að hlutverk framhaldsskóla skuli jafnframt vera að efla færni nemenda sinna í íslensku máli bæði töluðu og rituðu og leggur til að breyting verði gerð á málsgreininni er þetta álit meiri hlutans í samræmi við þau fyrirmæli sem finna má í fyrstu málsgrein þrítugustu og fimmtu grein að kennsla í framhaldsskólum skuli fara fram á íslensku vill meiri hluti nefndarinnar einnig undirstrika mikilvægi jafnréttismála í þjóðfélaginu og leggur til að breyting verði gerð á málsgreininni í þá átt samkvæmt ábendingu sem fram kom frá jafnréttisstofu virðulegi forseti í fimmta kafla frumvarpsins er fjallað um námskrár og námsbrautir skapaðist mikil umræða innan nefndarinnar um þennan kafla frumvarpsins og þær breytingar sem í honum felast felast þær fyrst og fremst í því að ef frumvarpið verður að lögum mun menntamálaráðuneytið einungis gefa út almennan hluta námskrár samanber tuttugustu og fyrstu grein frumvarpsins hinn hluti aðalnámskrár byggist á námsbrautarlýsingum samkvæmt tuttugustu og þriðju grein sem skólarnir setja og hlotið hafa staðfestingu ráðherra að mati meiri hlutans er mikilvægt að varpa ljósi á innihald kaflans í fyrsta lagi skiptist aðalnámskrá í almennan hluta og námsbrautarlýsingar almenna hluta námskrárinnar er sett af ráðherra þar sem útfærðir eru starfshættir og og markmið framhaldsskóla og skal kaflinn að minnsta kosti innihalda þau atriði sem talin eru upp í annarri málsgrein tuttugustu og fyrstu grein á grundvelli tuttugasta og aðra grein setja framhaldsskólar sér skólanámskrá sem jafnframt skiptist í almennan hluta og námsbrautarlýsingar samkvæmt tuttugustu og þriðju greinar frumvarpsins almenni hluti skólanámskrár skal í meginatriðum innihalda sambærileg atriði og almennur hluti aðalnámskrár samkvæmt annarri málsgrein tuttugustu og aðra grein frumvarpsins í honum skal þó einnig fjallað um hvernig viðkomandi framhaldsskóli uppfyllir skilyrði almenna hluta námskrár þær námsbrautarlýsingar sem framhaldsskólar setja sér verða hluti af skólanámskrá viðkomandi skóla og hluti aðalnámskrár eftir að þær hafa verið staðfestar af ráðherra og verið birtar í stjórnartíðindum í námsbrautalýsingum sem skulu meðal annars kveða á um innihald og vægi áfanga samhengi náms vægi námsþátta og lokamarkmið náms þannig mun hver framhaldsskóli setja sér skólanámskrá á grundvelli almenna kafla aðalnámskrár og svo á grundvelli skólanámskrárinnar semja sínar eigin námsbrautarlýsingar að áliti meiri hlutans er með þessum breytingum mælt fyrir auknu frelsi svigrúmi og ákvörðunarrétti framhaldsskólanna við að móta starf sitt og námsframboð geta framhaldsskólarnir á grundvelli þessa brugðist við breyttum þjóðfélagsaðstæðum og þörfum atvinnulífsins aftur á móti er það álit meiri hlutans að hugtökin kjarnaáfangar valáfangar og skyldunám brautar samanber aðra málsgrein tuttugustu og þriðju grein geti verið hamlandi til dæmis þegar einstaklingar velja ólíka sérhæfingu innan sömu brautar er því lagt til að fjórða fimmta og sjötta málsliður annarri málsgrein falli brott eftir sem áður verður uppbygging námsbrautar skilgreind í almennum hluta aðalnámskrár og er frumvarpsgreinin óbreytt að öðru leyti meðal annars hvað varðar heimildir ráðherra til að setja sérstakar reglur um flokkun og þrepaskiptingu náms í samræmi við færni og lokamarkmið námsins heimild ráðherra til að gefa út viðmiðunarnámskrá samkvæmt fyrstu málsgrein helgast af því að það kann að taka einstaka skóla einhvern tíma að byggja upp eigin námskrár eins og fyrstu málsgrein tuttugustu og þriðju grein gerir ráð fyrir að hver skóli geri í tuttugasta og fimmtu grein frumvarpsins er fjallað um starfsgreinaráð en miklar umræður urðu innan nefndarinnar um hlutverk starfsgreinaráðanna komu enn fremur fram miklar athugasemdir í umsögnum starfsgreinaráða sem töldu að störfum þeirra og hlutverki síðustu ára væri gert lágt undir höfði með því að færa störf þeirra meira í átt að ráðgjafar og umsagnarhlutverki á grundvelli gildandi laga um framhaldsskóla númer áttatíu nítján hundruð níutíu og sex bera starfsgreinaráðin ábyrgð á þróun eftirliti og mati á þörfum starfsgreina fyrir menntun og þjálfun í formlegu skólakerfi framhaldsskólans þau útfæra starfslýsingar og leggja mat á og greina færnikröfur starfa jafnframt lýsa þau uppbyggingu og markmiðum starfsnáms svo sem lokamarkmiðum námskröfum uppbyggingu náms skiptingu náms í áfanga áfangamarkmiðum tilhögun náms og kennslu og námsmati auk þess að lýsa aðstöðu og búnaði samanber tuttugustu og áttunda og tuttugasta og níundu grein laganna í tuttugasta og fimmtu grein frumvarpsins er fjallað um hlutverk starfsgreinaráða á grundvelli ákvæðisins skulu þau setja viðmið fyrir skiptingu náms í skóla og vinnustaðanám og gera tillögur að uppbyggingu og inntaki prófa í einstökum starfsgreinum einnig gera þau tillögu um námsbrautarlýsingar sem framhaldsskólar geta haft til viðmiðunar en ég legg áherslu á að þeim er það ekki skylt starfsgreinaráð veitir einnig umsagnir um námsbrautarlýsingu starfsnáms sem einstakir framhaldsskólar leita eftir staðfestingu á til ráðherra var því sjónarmiði jafnframt hreyft fyrir nefndinni

væri þeirri hættu boðið heim að iðn og starfsnámsnemendur öðluðust minni þekkingu og færni en nú er þar sem ekki væri tekið tillit til álits krafna og reynslu móttökuaðilans það er atvinnulífsins meiri hlutinn áréttar að mikið og gott starf hefur verið unnið af mörgum starfsgreinaráðum frá gildistöku laga um framhaldsskóla númer áttatíu nítján hundruð níutíu og sex er það álit meiri hlutans að undirstrika þurfi það hlutverk starfsgreinaráða samkvæmt frumvarpinu að vera ráðgefandi fyrir ráðherra um starfsnám í framhaldsskólum er það í samræmi við ákvæði gildandi laga við nánari afmörkun á hlutverki starfsgreinaráða þykir skýrara að draga fram einstök viðfangsefni sem þeim er ætlað að veita umsögn um eða gera tillögur um til ráðherra leggur meiri hlutinn því til breytingar á tuttugustu og fimmtu grein frumvarpsins þar sem hlutverk starfsgreinaráða er tilgreint jafnframt eru lagðar til breytingar á tuttugustu og fjórðu grein frumvarpsins um fjölda fulltrúa í starfsgreinaráðum og kemur þar á móts við athugasemdir umsagnaraðila og eftirliti og mati á þörfum virðulegi forseti í tuttugasta og áttundu greinar frumvarpsins er fjallað um vinnustaðanám

í frumvarpinu er farin sú leið að auka ábyrgð framhaldsskóla á námi nemenda sinna á þann hátt að skólarnir verði að tryggja nemendum vinnustaðasamning til að ljúka námi er ábyrgð á gerð slíkra samninga því færð af herðum nemenda sjálfra og yfir á skólana er það álit meiri hlutans að hér sé um góða breytingu að ræða sem auki rétt nemenda og öryggi enda geti nemandi treyst því að hann geti lokið námi þegar krafist er starfsþjálfunar áréttar meiri hlutinn þó að undanfarin ár hefur sú framkvæmd komist á að umsýsla með námssamningum hefur færst í hendur fræðsluskrifstofu atvinnulífsins í nánum tengslum við starfsgreinaráð í viðkomandi grein telur meiri hlutinn að mikilvægt sé að tryggja að þekking reynsla og gæðaviðmið um vinnustaðanám starfsþjálfunarsamninga þjónustu nemaleyfisnefnda og svo framvegis sem eru til staðar hjá fræðsluskrifstofum í iðn og starfsnámi nýtist um langt árabil hefur menntamálaráðuneytið átt farsælt samstarf við fræðsluskrifstofur og fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins um aðkomu atvinnulífsins að starfsnámi hefur ráðuneytið með þjónustusamningum falið þessum aðilum ákveðna umsýslu með framkvæmdinni ábyrgð á gerð og staðfestingu samninga um starfsþjálfun liggur hins vegar hjá ráðuneytinu og ef upp hefur komið ágreiningur vegna slita á námssamningi hefur verið unnt að leita með hann til fulltrúa ráðuneytisins umboðsmaður alþingis hefur nýlega bent á að hér þurfi skýrari lagagrundvöll og er í samræmi við það lagt til að þessi breyting verði gerð á frumvarpinu með því fyrirkomulagi sem hér er lagt til verður málsmeðferð skýrari og réttur nemanda ljós til þess að leita aðstoðar og fá skorið úr ágreiningi um framkvæmd umsýsluaðila enda ber skóli ábyrgð á gerð sérstaks samnings um vinnustaðanám samanber aðra málsgrein tuttugustu og áttundu greinar virðulegi forseti mjög ítarleg umræða fór fram innan nefndarinnar um fjórða kafla frumvarpsins og þá sér í lagi um fimmtándu grein um námseiningar átjándu grein sem fjallar um stúdentspróf og mikilvægi þess að frumvarpið leiði ekki til skerðingar á gildi stúdentsprófs í frumvarpinu er reynt að ná utan um þróun síðustu ára með því að skilyrða lágmarkskjarna setja reglur um viðmið og þrepaskiptingu náms auk almennra skilyrða um kröfur svo sem í átjándu grein frumvarpsins en þar segir með leyfi forseta stúdentspróf miðar meðal annars að því markmiði að undirbúa nemendur undir nám á háskólastigi við mat á námsbrautarlýsingu til stúdentsprófs og staðfestingu ráðherra á henni skal það vera tryggt að prófið uppfylli almennar kröfur háskóla um undirbúning fyrir nám á háskólastigi tilvitnun lýkur þá segir í kaflanum um stúdentspróf í greinargerð frumvarpsins meðal annars með leyfi forseta þess er að vænta að framhaldsskólar við gerð námsbrautarlýsinga til stúdentsprófs muni kappkosta að tryggja að meginkostum stúdentsprófsins sé við haldið tilvitnun lýkur enn fremur segir með leyfi forseta ljóst er að þörf er á stöðugri samræðu milli framhaldsskóla og háskóla um það hvernig undirbúningi nemenda fyrir nám á háskólastigi verði best háttað af hálfu háskóla hefur sú afstaða komið fram að undirbúningur fyrir háskólanám eigi að felast í góðu almennu námi því til viðbótar þurfi staðgóða þekkingu á þeim sviðum og í greinum sem tengdar eru þeim námsgreinum sem nemendur innrita sig í þau sjónarmið þarf að leggja til grundvallar í framhaldsskólanámi tilvitnun lýkur af þessu virðulegi forseti má ráða þann skýra

meiri hluti menntamálanefndar áréttar sérstaklega mikilvægi þess að nám til stúdentsprófs er ekki skert með frumvarpi þessu ekki er kveðið á um fjölda eininga til stúdentsprófs í gildandi lögum og telur meiri hlutinn að ekki sé þörf á slíku í frumvarpi þessu ég vil leggja sérstaka áherslu á það sem ég nefndi hér ekki síst í ljósi þess nefndarálits sem minni hluti menntamálanefndar sem skipa háttvirtir þingmenn höskuldur þór þórhallsson og kolbrún halldórsdóttir rita undir á blaðsíðu fjórum undir kaflanum skerðing náms til stúdentsprófs segir í því nefndaráliti með leyfi forseta það er mat minni hluta menntamálanefndar að stytting náms til stúdentsprófs sé innbyggð í það fyrirkomulag sem mælt er fyrir um í frumvarpinu það byggist á þeirri staðreynd að frumvarpið tilgreinir hvorki einingafjölda né námstíma til stúdentsprófs síðar segir til þess að tryggt verði að frumvarpið leiði ekki til skerðingar náms til stúdentsprófs þyrfti að minnsta kosti að tilgreina lágmarkseiningafjölda sem gert væri ráð fyrir að nægði til stúdentsprófs í ljósi þessa sem kemur fram í nefndaráliti minni hlutans og hefur verið nokkuð til umræðu í opinberri umræðu meðal annars í plöggum sem okkur þingmönnum hefur borist frá formanni og varaformanni félags framhaldsskólakennara sem fram hafa komið einnig í greinum sem birt hafa verið í fjölmiðlum þá vil ég taka það alveg sérstaklega fram og það verður að liggja fyrir í þessari umræðu vegna þeirrar kröfu að inn í lagatextann sé kveðið á um einingafjölda til stúdentsprófs að í núgildandi lögum er ekki kveðið á um fjölda eininga til stúdentsprófs það er mjög mikilvægt að þetta liggi fyrir í þeirri umræðu sem við stöndum í núna og það er líka mjög mikilvægt að menn hafi það í huga sem segir í meirihlutanefndaráliti okkar sem að því stöndum og ég las áðan og ég ætla að endurtaka hér fyrir háttvirta þingmenn og sérstaklega þá sem hafa látið til sín taka í umræðunni um einingar og það að verið sé með frumvarpi þessu að stytta námstíma til stúdentsprófs en það segir skýrt í nefndarálitinu af þessu má ráða þann skýra tilgang þessa frumvarps að styrkja stoðir stúdentsprófs sem undirbúning undir nám á háskólastigi áréttar meiri hlutinn mikilvæg þess að nám til stúdentsprófs er ekki skert með frumvarpi þessu og ég sé að háttvirtur þingmaður höskuldur þórhallsson er kominn í salinn og þá ætla ég að endurtaka það sem ég sagði áðan ekki er kveðið á um fjölda eininga til stúdentsprófs í gildandi lögum og telur meiri hlutinn að ekki sé þörf á slíku í frumvarpi þessu ég vona að ég hafi komið þessu sjónarmiði rækilega til skila og til þess sjónarmiðs verði tekið tillit í umræðunni um þetta frumvarp á hinu háa alþingi vegna þess að í opinberri umræðu hefur því verið haldið fram og í umræðu í nefndinni og víðar að þetta sé algerlega nauðsynlegt til að koma megi í veg fyrir það að stjórnvöld séu með þessu frumvarpi að stytta námstíma til stúdentsprófs svo er ekki

mun áfram hafa þá stöðu að veita almennt aðgang að háskólanámi og sú breyting að frumvarpinu leiði ekki til þess að háskólar krefji nemendur um að sitja undirbúningsnám fyrir inngöngu í deildir skólanna þá telur meiri hlutinn að með frumvarpinu hafi skólarnir jafngóða eða betri aðstöðu til að bjóða nemendum jafngilt og sambærilegt nám og nú þá mun frumvarpið að mati nefndarinnar styrkja svigrúm framhaldsskóla til að bjóða nemendum upp á nám við hæfi og sveigjanleika námsframleiðslu virðulegi forseti í fimmtándu greinar frumvarpsins er lagt til að tekið verði upp nýtt einingakerfi í framhaldsskólum sem byggist á vinnuframlagi nemenda það kerfi sem lagt er til að tekið verði upp samsvarar því kerfi sem gildir fyrir háskóla ects kerfi og samkvæmt því færir ársvinna nemanda búnu sextíu einingar áréttar minni hlutinn mikilvægi þess að vel takist til við innleiðingu frumvarpsins og vandað verði til verka leggur meiri hlutinn áherslu á að samráð verði haft við hagsmunaaðila meðal annars framhaldsskólakennara og skólameistara við jafnmikilvægt verkefni og þróun og upptaka nýs einingakerfis er þar sem lögð verður áhersla á að framhaldsskólarnir verði samtaka við innleiðingu frumvarpsins í fertugustu og fimmtu grein er að finna ákvæði um gjaldtökuheimildir opinberra framhaldsskóla telur meiri hluti nefndarinnar rétt að undirstrika að með þeim gjaldtökuheimildum sem þar er kveðið á um er ekki ætlað að ná til annarra en opinberra framhaldsskóla aftur á móti gerir ráðherra þjónustusamninga við aðra framhaldsskóla en opinbera framhaldsskóla samanber þriðju málsgrein fertugustu og fjórðu grein þar sem fram kemur að í þjónustusamningum skuli meðal annars kveða á um gjaldtöku af nemendum og greiðslur fyrir aðra þjónustu sem veitt er á grundvelli viðkomandi samnings telur meiri hlutinn eðlilegt að sömu viðmið verði viðhöfð í þeim samningum leggur meiri hlutinn því ekki til breytingu á fertugasta og fjórðu grein frumvarpsins enn fremur var umræða innan nefndarinnar varðandi nám utan reglubundins daglegs starfstíma skóla og fjarnám samanber fjórðu málsgrein fertugustu og fimmtu grein frumvarpsins telur meiri hlutinn að skýra þurfi upphæð gjalds sem framhaldsskólum verði heimilt að innheimta af nemendum sem stunda nám utan reglubundins daglegs starfstíma og í fjarnámi leggur meiri hlutinn til að gjaldið skuli miðast við að hámarki tíu prósent af meðalkennsluframlagi á nemanda á framhaldsskólastigi samkvæmt fjárlögum miðað við fullt nám að öðrum kosti skuli reikna gjaldið hlutfallslega miðað við fjölda námseininga undirstrikar meiri hlutinn að hér er um heimild að ræða sem takmarkast fyrst og fremst við það að til falli raunverulegur umframkostnaður sé um slíkt að ræða er skólum þá einungis heimilt að taka gjald af nemendum að hámarki tíu prósent meðalkennsluframlagi miðað við einstök auk miðast ekki þak við að um fullt nám sé að ræða sé nemandi í fjarnámi eða stundi nám utan reglubundins daglegs starfstíma skóla ekki í fullu námi þá lækkar þetta þak í réttu hlutfalli við fjölda námsgreina meiri hlutinn áréttar að ákvæði laganna og reglur settar með stoð í þeim til dæmis varðandi kröfur til náms viðurkenningu á einingum og gæðaeftirlit gilda einnig um þá áfanga sem framhaldsskólar bjóða upp á í námi utan reglubundins starfstíma skólanna og í fjarnámi hvað varðar ákvarðanir um gjaldtöku í opinberum framhaldsskólum áréttar meiri hlutinn að þær skulu vera kæranlegar til ráðherra og meðferð slíkra kærumála skuli fara samkvæmt reglum stjórnsýslulaga númer þrjátíu og þrjú nítján hundruð níutíu og sjö leggur meiri hlutinn til breytingar á ákvæðum fertugasta og fimmtu grein til samræmis því ef við víkjum þá að starfsfólki framhaldsskóla þá er í áttundu greinar frumvarpsins fjallað um starfsfólk framhaldsskóla í fjölda umsagna voru gerðar athugasemdir við heiti greinarinnar og tekur meiri hlutinn undir þær athugasemdir að nota orðið starfsfólk framhaldsskóla í stað starfsliðs framhaldsskóla og leggur til að breyting verði og samræmt í ákvæðum frumvarpsins og er þetta sambærileg breyting og nefndin leggur til varðandi starfsfólk í leikskólum og grunnskólum ítarleg umræða fór fram innan nefndarinnar um starfsfólk framhaldsskóla hélst sú umræða í hendur við þá umræðu sem átti sér stað um starfsfólk leikskóla og grunnskóla í frumvarpi til laga um leikskóla má finna í þriðju málsgrein sjöttu grein ákvæði um að óheimilt sé að ráða til starfa við leikskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum tuttugasta og öðrum kafla almennra hegningarlaga er jafnframt kveðið á um að við ráðningu skuli liggja fyrir sakavottorð eða heimild leikskólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá sama ákvæði sambærilegt er að finna í frumvarpi til laga um grunnskóla það er að þeir sem ráðast til starfa í grunnskóla megi ekki hafa gerst brotlegir við tuttugustu og öðrum kafla almennra hegningarlaga en það er rétt að taka það fram að sá kafli inniheldur ákvæði sem lúta að kynferðisbrotum með vísan í álit nefndarinnar um tvö hundruð

og meiri hlutinn áréttar að nemendur framhaldsskóla geti ekki síður orðið fórnarlömb einstaklinga sem gerst hafa brotlegir við kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga enn fremur undirstrikar meiri hlutinn að einstaklingur verður lögráða við átjánda ára aldur samanber fyrstu málsgrein fyrstu grein lögræðislaga jafnframt eru aldursmörk barnaverndarlaga átján ár samanber fyrstu málsgrein þriðju grein laganna helst þetta sjónarmið meiri hlutans í hendur við þrítugustu og aðra grein frumvarpsins þar sem réttur barna frá sextán til átján ára til náms í framhaldsskólum er tryggður í umsögn kennarasambands íslands var gerð athugasemd við fyrstu málsgrein fimmtu grein frumvarpsins um skólanefndir bendir sambandið á að með þeirri breytingu sem lögð er til í frumvarpinu að einn af þremur áheyrnarfulltrúum í skólanefnd skuli nú tilnefndur af skólafundi feli það í sér að ekki sé lengur tryggt að kennarar eigi þar áheyrnarfulltrúa samanber fyrstu málsgrein níundu grein frumvarpsins þar sem fram kemur að rétt til setu á skólafundi eigi allir starfsmenn skóla ásamt fulltrúum nemenda meiri hlutinn tekur undir athugasemdir kennarasambandsins og telur mikilvægt að tryggt sé að kennarar eigi áheyrnarfulltrúa á fundum skólanefndar umfram aðra starfsmenn framhaldsskóla og leggur í ljósi þess fram breytingar á fyrstu málsgrein

nemendum í sjöunda er fjallað um nemendur í framhaldsskóla og ber þar helst að geta í þrítugasta og aðra grein frumvarpsins er lögfestur réttur til þess að hefja nám í framhaldsskóla og stunda þar nám til átján ára aldurs þeir sem eiga þennan rétt eru þeir sem lokið hafa grunnskólanámi hlotið jafngilda undirstöðumenntun eða hafa náð sextán ára aldri er í þessari grein lagt til að lögfest verði fræðsluskylda stjórnvalda fyrir börn að

í skýringu greina kemur fram að þessi réttur til að stunda nám sé háður því að viðkomandi nemandi hlíti skólareglum en þær er fjallað í þrítugasta og þriðju greinar frumvarpsins

kemur jafnframt fram að ákvæði stjórnsýslulaga númer þrjátíu og sjö nítján hundruð níutíu og þrjú gildi um meðferð ágreiningsmála og beitingu viðurlaga

reglum stjórnsýslulaga um málsmeðferð við ákvörðun skólastjóra og við rétt og skyldur nemenda samkvæmt annarri málsgrein fyrstu grein stjórnsýslulaga með breytingu er undirstrikað að ákvarðanir um réttindi og skyldur nemenda sem varða þá verulega að teljast til stjórnvaldsákvarðana í skilningi annarrar málsgreinar stjórnsýslulaga lúti reglum um málsmeðferð samkvæmt þeim lögum í því sambandi er rétt að fram komi að ákvæði stjórnsýslulaga byggi á því að kennsla falli almennt auki undir stjórnsýslulögin né heldur ákvarðanir sem lúti að framkvæmd kennslu svo sem um það hvaða námsefni skuli lagt til grundvallar við kennslu og fleira ákvarðanir um agaviðurlög og skylduúrræði geta aftur á móti fallið undir stjórnsýslulögin við nánari afmörkun á því hvort líta beri á ákvörðun sem stjórnvaldsákvörðun er meðal annars tekið fram í skýringum við ákvæðið í frumvarpi því er varð að stjórnsýslulögum að líta verði til þess hvers eðlis ákvörðunin er en ekki eingöngu til þess hver tekur

að í úrskurðarframkvæmd menntamálaráðuneytisins að hin vægari úrræði sem notuð séu til að halda uppi aga og almennum umgengnisvenjum teljist almennt ekki stjórnvaldsákvarðanir þannig munu ávítur og áminningar svo og brottvísun nemenda úr ákveðinni kennslustund eða það sem eftir er skóladags almennt ekki verða taldar stjórnvaldsákvarðanir á hinn bóginn hefur umboðsmaður alþingis í fyrrgreindu áliti bent á að sú ákvörðun að meina nemanda að sækja kennslutíma í ákveðinni fagi um nokkurt skeið eða víkja honum úr skóla í fleiri en einn skóladag teljist ákvörðun um réttindi og skyldur samkvæmt stjórnsýslulögum við mat á því hversu lengi sé hægt að meina nemanda um aðgang að fagi eða námsgrein verður að horfa til eðlis ákvörðunarinnar og þau sjónarmið sem að baki hennibúa almennt verður að miða við að ákvörðun um að meina nemanda aðgang lengur en tvær vikur að kennslu í ákveðnu fagi eða námsgrein telst ákvæði um réttindi og skyldur í merkingu

í þessu nefndaráliti að nemendum um sérþarfir samkvæmt þrítugustu og

ég vísa í þá umfjöllun en með þeim breytingartillögum sem meiri hlutinn leggur til er verið að koma til móts við þau sjónarmið og þær reglur sem fram koma í frumvarpi til laga um grunnskóla og hafa það að markmiði að styrkja stöðu

að halda eða sérþjónustu umfram það sem kveðið er á um í frumvarpinu eins og það var lagt fram ég hef áður vikið að breytingum vegna íslensku en í þrítugasta og fimmtu grein frumvarpsins er meðal annars fjallað um nemendur með annað móðurmál en íslensku meiri hlutinn telur eðlilegt að gera þá kröfu að framhaldsskólar setji sér móttökuáætlun vegna nemenda sem hefja þar nám eða flytjast á milli skóla er þetta ekki síst mikilvægt þegar kemur að móttöku nemenda með annað tungumál leggur meiri hlutinn til breytingu á greininni þar sem lögð er skylda á framhaldsskóla að setja sér áætlun um móttöku nemenda ákvæðið á sér samsvörun í sextándu grein frumvarps laga um grunnskóla sem lagt er til samhliða frumvarpi til laga um framhaldsskóla það átti sér stað mikil umræða um rétt nemenda í framhaldsskólum til náms og starfsráðgjafar eins og reyndar í umræðum um sömu réttindi á öðrum skólastigum það er í grunnskólum og grundvallaðist sú umræða fyrst og fremst á þeim hugmyndum sem frumvarpið sjálft byggist á auknu frelsi skóla til að setja sér námsbrautalýsingar og auknu frelsi nemenda til að setja nám sitt saman með mismunandi hætti meiri hlutinn áréttar að slík sjónarmið hljóta að haldast í hendur við rétt nemenda til að leita sér ráðgjafar um hvort tveggja nám og starf telur nefndin að kveða verði fastar að orði en frumvarpið gerir og leggur til breytingu þess eðlis að nemendur skuli njóta náms og starfsráðgjafar af til þess bærum sérfræðingum það er háskólamenntuðum í náms og starfsráðgjöf er það álit meiri hlutans að hér sé komið til móts við kröfur og athugasemdir sem fram komu í umsögn félags náms og starfsráðgjafa ég vil síðan að lokum segja það virðulegi forseti að hlutverk nemendafélaga varð tilefni töluverðrar umræðu innan nefndarinnar né ákvæði þrítugustu og níundu grein er ekki kveðið á um hlutverk þeirra að mati meiri hlutans er rétt að ítreka það hlutverk nemendafélaga að vinna að félags hagsmuna og velferðarmálum félaga og leggur meiri hlutinn til breytingu á ákvæðum til samræmis aðrar breytingar á frumvarpinu eru smávægilegar og varða einkum lagatæknileg atriði meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem hér hefur verið gerð grein fyrir og liggja fyrir á sérstöku þingskjali undir þetta nefndarálit rita sá sem hér stendur og háttvirtur þingmaður einar már sigurðarson pétur h blöndal guðbjartur hannesson ragnheiður ríkharðsdóttir og katrín júlíusdóttir háttvirtur þingmaður kjartan eggertsson sem sat fundinn fyrir háttvirtur þingmaður jón magnússon sem áheyrnarfulltrúi er samþykkur áliti þessu að lokum virðulegi forseti vil ég segja þetta ég hef mælt fyrir fjórum nefndarálitum menntamálanefndar í mikilvægum málum vegna frumvarps til laga um leikskóla grunnskóla framhaldsskóla og frumvarp um menntun og ráðningu kennara og starfsfólk þessara skólastiga þetta eru mikilvæg mál og ég leyfi mér að halda því fram að háttvirtur menntamálanefnd hafi lagt gríðarlega vinnu í þessi mál við höfum hitt hundruð gesta og hlustað á afar mörg sjónarmið vegna þessara mála og ég leyfi mér að halda því fram að vinnubrögðin hafi verið góð við meðferð þessara mála og ég vil þakka þeim háttvirtum þingmönnum sem sæti eiga í nefndinni fyrir samstarfið um þetta eina frumvarp af þeim fjórum sem ég nefndi er ágreiningur milli meiri hluta og minni hluta það þýðir eins vegar ekki að vinnubrögðin innan nefndarinnar við meðferð þessa máls hafi verið einhvern veginn öðruvísi heldur en meðferð frumvarpa um leikskóla grunnskóla og menntun og ráðningu starfsmanna og kennara þessara skóla þau hafa verið nákvæmlega þau sömu og ég sem formaður nefndarinnar hef lagt mig fram um það að reyna að verða við sjónarmiðum og hlusta á athugasemdir allra nefndarmanna þessa máls eins og hinna ég vil þakka félögum mínum í nefndinni fyrir samstarfið en ég vil taka það fram að þrátt fyrir að það sé ágreiningur um þetta þá fellst ég ekki á að vinnubrögðin í tengslum við það í nefndinni hafi verið einhver önnur heldur en varðandi hin málin ég vil líka segja það vegna þess sem fram kemur í nefndaráliti minni hlutans þar sem lagt er til að frumvarpinu verði vísað frá með rökstuddri dagskrá að frumvörp hæstvirtur menntamálaráðherra um leikskóla grunnskóla framhaldsskóla og menntunarmál kennara og starfsfólks þessara skóla haldast í hendur

en hin málin veri afgreidd þá er það mikill misskilningur það er ómögulegt að fresta frumvarpi til framhaldsskóla til frekari meðferðar og afgreiðslu síðar en keyra hin málin í gegn þau eru bundin þannig böndum þessi frumvörp fjögur að ætli menn sér að leggja það til að frumvarpi til framhaldsskólalaga verði frestað þá fylgja hin í kjölfarið þar á meðal frumvarpið um menntun og ráðningu kennara og starfsmanna í leikskólum grunnskólum og framhaldsskólum og ég leyfi mér að efast um að þeir sem það leggja til geri sér grein fyrir þeim gríðarlegu hagsmunum sem í húfi eru fyrir nemendur í grunnskóla nemendur í leikskóla og fyrir réttindi og

en að svo búnu hæstvirtur forseti lýk ég umfjöllun minni um